Gospa predsedujoča! Homofobija na Poljskem se širi kot bolezen in pozdravljam aktiviste iz Poljske, ki so danes z nami, in s katerimi se borimo, da je slišan njihov klic na pomoč. Predstavniki LGBTI skupnosti so vse pogosteje deležni sovražnih besed in dejanj, ker so ta v javnem, kulturnem in političnem diskurzu enostavno vedno bolj dopuščana in tolerirana. Sramota je, da je na Poljskem že skoraj 90 lokalnih skupnosti razglasilo območja, osvobojena LGBTI ideologije. Trpijo mladi, naraščajo samomori, take nedopustne odločitve so odraz vsesplošne klime v državi, katere del si močno prizadeva zatreti pravico do svobodne izbire partnerja in pravico do splava. In tu kažem s prstom tudi na poljsko organizacijo Ordo iuris. A se pri Poljski ne konča, neustrezne so bile reakcije oblasti na Madžarskem, ob homofobnem nasilju, o vse več verbalnih in fizičnih napadih na pripadnike LGBTI skupnosti poročajo iz Nemčije, iz Združenega kraljestva, iz Finske, iz Litve, in tudi medni, žal, ni treba predaleč od doma, nedavno smo bili spet priča novemu napadu na klub LGBTI v Ljubljani. In kako si kdorkoli drzne posegati v življenje ljudi samo zato, ker ljubijo drugače. Kdaj bomo kot družba doumeli, da je sprejemanje drugačnosti in raznolikosti tisto, kar nas dela močnejše. Homofobija, diskriminacija in sovražni govor nimajo prostora v moji Evropi, zato pozivam nas vse, Evropski parlament, Evropsko komisijo in Svet, da enkrat za vselej obsodimo nasilje nad LGBTI skupnostjo v celotni Evropi in se zavežemo k prizadevanjem za povečanje njihove pravne zaščite.